hæstvirtur forseti þann sjöunda apríl síðastliðinn mælti ég með leyfi forseta sameiginlega fyrir fjórum frumvörpum til nýrra laga á sviði málefna menningararfs landsmanna það voru frumvarp til laga um menningarminjar frumvarp til safnalaga frumvarp til laga um þjóðminjasafn íslands og loks frumvarp til laga um um skil menningarverðmæta til annarra landa hið síðastnefnda vr samþykkt sem lög frá alþingi þann tuttugasta maí síðastliðinn en eins og kemur fram í

eins og sagði í viðeigandi ákvæðum frumvarpanna lög númer fimmtíu og sjö tvö þúsund og ellefu voru samþykkt með slíku ákvæði í sextándu grein við frekari umfjöllun þáverandi háttvirtur menntamálanefndar alþingis um hin þrjú frumvörpin varð hins vegar ljóst að ekki yrði mögulegt að ljúka afgreiðslu þeirra allra í því þinghaldi sem fór fram í september síðastliðinn og var því ákveðið að leggja til samþykki tveggja þeirra með tillögu um breytingu á ákvæðum um gildistöku þeirra frumvörp til laga um þjóðminjasafn íslands og til nýrra safnalaga voru samþykkt sem lög frá alþingi þann sautjánda september síðastliðinn með ákvæðum um að þau tækju gildi þann fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán frumvarp til laga um menningarminjar var hins vegar lagt til hliðar það frumvarp hefur nú verið lagt fram að nýja að lokinni endurskoðun meðal annars í ljósi þeirra athugasemda sem háttvirtur menntamálanefnd bárust um efni þess

tíma og önnur lög á sviði menningararfs landsmanna sem lögin tengjast og gæta þarf samræmis við virðulegi forseti ég vænti þess að fyrirliggjandi frumvarpi verði að lokum þessarar umræðu vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og vona að það hljóti skjóta afgreiðslu nefndarinnar og þingsins til að það geti orðið að lögum nú fyrir jól